Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar! Herr Kommissar, heute Nachmittag, nach genau neun Wochen, habe ich Antwort auf meine Anfrage zu diesem Thema bekommen. Nach Artikel 117 der Geschäftsordnung hat die Kommission bis zu sechs Wochen Zeit.

Es gibt nur eine Möglichkeit dass Sie das ordentlich im Parlament, im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren einbringen, und so lange gilt die Richtlinie 53 aus dem Jahr 1996. Deshalb fordern wir und fordere ich Sie auch auf, unbedingt diese Revision zur Richtlinie einzureichen, aber in diese Revision auch den grenzüberschreitenden Verkehr einzubinden. Denn das ist das hört man aus verschiedenen Ecken und Enden wohl nicht Ihre Intention.